A számadatok riasztóak, elmaradunk a mutatók mögött. Pedig az igény, az elvárás nagy.

Ezzel szemben az utóbbi két évben 6 millió EU polgár vesztette el munkahelyét, a gyerekszegénység pedig egyre nagyobb méreteket ölt. A foglalkoztatást a szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb eszközének ismerjük ugyan, hivatkozunk is rá, de a Jean Monnet által megfogalmazott szociális Európa modelljét háttérbe szorították a gazdasági érdekek. A gazdasági fejlődés célja az állampolgárok jólétének biztosítása, de hatékony szociális intézkedések, a szegénység jelenlegi szintjének drasztikus csökkentése nélkül azonban ez mit sem ér. A szociálpolitika persze elsősorban a tagállamok feladata és egyben felelőssége is, de mégis azt gondolom, hogy a nyílt koordináció módszerének fokozottabb igénybevételével és a bevált gyakorlatok cseréjének elősegítésével közösen kell találnunk válaszokat a legégetőbb kérdésekre.